Köszönet illeti az Európai Számvevőszéket, Elnök Urat, illetve munkatársait a kiválóan elkészített jelentésért, amelyik mindegyik európai parlamenti jelentéstevő munkáját megkönnyítette.

Az eredményes munkának köszönhetően a zárszámadási eljárásban sok hibát, sok pontatlanságot tudtunk feltárni. Mégis fontos, hogy talán az idei esztendő egy olyan esztendő lesz, amiben a Tanács mentesítésének megadásán kívül az összes intézmény mentesítésére sor kerülhet. Ez azt mutatja, hogy az Európai Unió intézményeinek a felelős, az európai adófizetők pénzének felelős felhasználását jelentő munkája volt tapasztalható. Az Európai Parlament zárszámadását illetően különösen fontosnak tartom azt, hogy ez a zárszámadás néven nevezi azt, hogy az Európai Parlament korábbi elnökének ténykedése kapcsán sajnos egyértelmű, világos és komolynak mondható szabálytalanságokra került sor. Elfogadhatatlannak tartom azt, hogy a szocialista frakció frakciómódosító indítvánnyal ezeknek a megállapításoknak a törlését kezdeményezi. A Néppárt egyértelműen amellett van, hogy a költségvetési ellenőrző szakbizottságban kialakult többségi véleménynek megfelelően nevezzük néven az elkövetett hibákat, még akkor is, hogyha ezekért a hibákért az Európai Parlament korábbi elnöke a felelős.